herra forseti við erum að ræða hér skýrslu ríkisendurskoðunar frá árinu tvö þúsund og fimm og þau verkefni sem ríkisendurskoðun tók að sér á því tímabili eitt af því var eins og segir að rannsaka hæfi halldórs ásgrímssonar fyrrverandi utanríkisráðherra til þess að fjalla um sölu og hlut ríkisins í búnaðarbankanum til s hópsins ég vék aðeins að þessu í minni ræðu hér í fyrsta lagi að tilgreina hvert væri hlutverk ríkisendurskoðunar og síðan sagði ég varðandi þetta verkefni ríkisendurskoðunar sem mig minnir að hann hafi tekið upp að eigin frumkvæði ekki alla vega samkvæmt beiðni alþingis eða einstakra þingmanna ég minnist þess ekki þá teldi ég að þarna hefði hann verið að fara út fyrir verksvið sitt og mér þætti það miður og ég teldi að það hefði ekki verið rétt og ríkisendurskoðun hefði ekki átt að fjalla um hæfi ráðherra enda segir í minnisblaði frá ríkisendurskoðun einmitt og í skýrslunni um þætti mál með leyfi forseta rétt þykir áður en lengra er haldið að taka fram að spurningum um hæfi eða vanhæfi stjórnvaldshafa er lögfræðilegt álitaefni sem löggjafinn hefur alls ekki ætlað ríkisendurskoðun að leysa úr ég tek undir þetta við erum ekki hér að tala um hvort halldór ásgrímsson hafi verið hæfur til að gera þetta eða ekki ég er hér að segja að það hafi ekki verið rétt af ríkisendurskoðun að fara að gefa út einhvers konar vottorð um hæfi ráðherra til ákveðinna